Aussi à ceux dont l'idée qu'ils se font de leur mandat est celle d'un joueur de Monopoly contre deux hôtels et un hémicycle, je te donne une agence des médicaments et une école je leur dis de prendre garde car, à force d'oublier pourquoi nous siégeons ensemble ici, à Strasbourg, et pas ailleurs, ils vont au devant d'un réveil qui pourrait être brutal et dangereux. Permettez moi à cet égard de citer simplement M. Wolfgang Schäuble, ministre allemand des finances, qui a fait de la préservation des deniers publics une quasi religion. Il a déclaré, en 2013, qu'aucune autre ville n'explique de façon aussi émotionnelle le sens du lien européen. Nous devons sans cesse rappeler que l'Europe ne peut fonctionner que lorsque Strasbourg est forte. Nous devons sans cesse rappeler aux députés l'importance de Strasbourg. L'Europe ne peut fonctionner qu'avec plusieurs centres.